Cred că este important să discutăm acest subiect, chiar dacă accidentul nu s a produs într o zonă aflată în jurisdicția unui stat membru al Uniunii Europene. Există în prezent, în apele teritoriale ale statelor membre, foarte multe platforme care exploatează petrol. Această activitate se estimează că va crește, în condițiile în care Agenția Internațională a Energiei apreciază că, în prezent, numai 5 din rezervele marine de petrol sunt cunoscute. Este important să vedem care sunt lecțiile care trebuie învățate din dezastrul din Golful Mexic, care este situația acum în apele unde se efectuează astfel de exploatări în statele membre din Uniune și dacă este necesar să luăm măsuri suplimentare de creștere a siguranței, atât a lucrătorilor pe aceste platforme, cât și măsuri suplimentare pentru prevenirea unor accidente cu consecințe dezastruoase pentru zonele vulnerabile din Europa. O altă lecție pe care trebuie să o învățăm din dezastrul Deep Water Horizon, dar și din trecut, este că trebuie să examinăm foarte atent cum se acordă licențele de exploatare și care sunt practicile de contractare existente.

O companie care intră într o afacere cu un anumit grad de risc, care trebuie combătut prin măsuri de siguranță specifice și din care poate câștiga foarte mult, trebuie să fie pregătită să suporte și consecințele în cazul în care se produce un accident. Dacă ați urmărit cum decurge anchetarea acestui dezastru în Statele Unite, lanțul de relații contractuale stabilite între mai multe firme permite companiilor să arunce vina una pe alta, în timp ce petrolul continuă să se deverseze în mare. Nu putem tolera o situație similară aici. De aceea, trebuie să examinăm legislația în acest domeniu și să aducem eventuale îmbunătățiri cadrului legislativ, astfel încât să ne asigurăm că reducem riscurile producerii unui astfel de eveniment.